Jaz se bom za trenutek vrnila k razpravi o prejšnjem zakonu. Na dolgo in široko smo govorili o gradbenem zakonu, ki je pač predočil vrsto problemov v zvezi s fasadami, ki so potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja. In tisti zakon ni imel finančnih posledic. Samo reševal je probleme ljudi. Pa ste se odločili, da ga boste zavrnili. Pri tem zakonu so problem finančne posledice. In, - potem je res, se človek vpraša, ali res iščete samo, na kakšen način bi se - izognili podporo nekemu zakonu, ki ga predlaga opozicija. Vsi vemo, da je šport koristen. Vsi vemo, da se otroci premalo ukvarjajo s športom, z rekreacijo, zato imamo v državi tudi problem prevelike teže že pri otrocih, in da če želimo imeti uspešne športnike, mora biti neka masa športnikov, mladih, ki se ukvarjajo z nekim športom, da lahko res potem pridejo najboljši iz tega. Vsaj nekaj najboljših. Tina Maze ne nastane kar tako. Tudi Peter Prevc ne. Ali Ilka Štuhec. Ali Dončić. Ali ne vem, kdo. Vemo, da v začetku starši ogromno financirajo, jih vozijo na treninge, podpirajo, da je največ na ramenih staršev, ki vztrajajo - seveda s tistim otrokom, mladostnikom - da se na koncu lahko veselimo mi! In smo ponosni na neke dosežke in se hvalimo, kako uspešna športna država je Slovenija. Hvala bogu, da jih imamo. In se spomnim lansko leto, ko je Slovenija postala evropski evropski prvak v košarki. Kako smo vsi noreli, se veselili, navijali, bili zadovoljni. Potem sem pa šla - spotoma, ko sem morala iti na televizijo, na sprejem, ki je bil na Kongresnem trgu - in na ta sprejem, so, ki ga - ne vem, kdo ga je organiziral - ampak tam je bila tudi ministrica, takratna ministrica za izobraževanje in šport. In veste, kaj se je zgodilo, ko so jo napovedali? Izžvižgali so jo ljudje. In kaj nam očitajo, politikom? Želite se z nami fotografirati, ne zagotovite pa dovolj sredstev, da bomo mi lahko trenirali, da bodo slovenski športniki bolj uspešni. In tudi na podlagi takih očitkov je nastal ta zakon, ker želimo pomagati slovenskemu športu in slovenskim športnikom. In če se veselimo medalj in uspehov, potem je tudi naša dolžnost, da po svojih močeh poslanskih pač k temu tudi pripomoremo. Seveda pa nekdo mora biti tudi motiviran, da nameni sredstva v takšne namene. In če nekdo ima dobiček, mora dati državi od tega dobička davek. Ali ni prav, da pa lahko tudi po svoji volji in namenu da nekomu, torej športnemu društvu, tistemu, ki ga je sam izbral. Seveda mora biti neka motivacija za to, motivacija je lahko, da pač tako podpiram, ker sem goreč, zavzet navijač ali ker morda moji otroci sodelujejo tam, če pa je še davčna spodbuda, pa mislim, da je to tudi motivacija s strani države, ki se sama odreče nekemu prihodku, zato da bo še več prihodka imelo neko društvo in bo lahko še več mladih dosegalo odlične športne rezultate. Zato ne glejmo tukaj samo na finančne posledice, ki jih bo imela država, ker bo izgubila nekaj denarja, ampak ogromno pa lahko naredimo za zdravje ljudi, tudi na ta način, da podpiramo društva, da društva vključujejo širok krog ljudi, iz katerih potem pride peščica zelo uspešnih športnikov, in da tudi nekaj naredimo za naše zdravje.